Quindi io credo che in particolare alcune delle norme che noi chiediamo vengano aggiornate, una serie di norme di semplificazione di chiarimento, ma anche quelle relative all'appartenenza a delle famiglie politiche europee, siano indispensabili perché ciò rende chiaro la battaglia politica che a livello europeo si deve fare, altrimenti nessuno sa di cosa si sta parlando. Non concordo con il collega Rangel. Purtroppo il voto di oggi ha ancora aumentato le divisioni e le aumenterà anche all'interno del Consiglio, perché noi sappiamo che ci sono molti paesi che sulle liste transnazionali fanno un punto importante della loro azione politica.